Ta inicjatywa instytucji europejskich jest bardzo potrzebna, ponieważ powiedzmy sobie szczerze państwa narodowe nie zawsze dają sobie z tym problemem radę. Tak na przykład jest w moim kraju, w Polsce, gdzie rząd zawiódł oczekiwania ofiar ostatnich klęsk żywiołowych, huraganów zarówno tych, którzy stracili dach nad głową, jak również przedsiębiorców.